Des lois viennent d'être déposées ou adoptées contre la propagande homosexuelle. Notre institution ne peut être indifférente à ces situations. Nous devons appeler les autorités compétentes de ces pays la Russie, l'Ukraine, la Moldavie, la Lituanie, la Lettonie et la Hongrie à garantir le respect du principe de non discrimination et à reconsidérer ces lois à la lumière du droit international en matière de droits de l'homme et de leurs engagements. La Commission, le Conseil et le SEAE devraient prendre note de ces interdictions et prendre des mesures appropriées dans le contexte des affaires intérieures, du dialogue bilatéral et de la politique européenne de voisinage. Il est vraiment à regretter que, même dans l'Union européenne, les droits fondamentaux des personnes LGBT ne soient toujours pas pleinement respectés. Nous ne pouvons que condamner fermement toute discrimination, incitation à la haine ou à la violence sur la base de l'orientation sexuelle. De plus, les enfants homosexuels doivent avoir accès à une information positive et rassurante au sujet de leur sexualité.